Elnök úr, két héttel ezelőtt hasonlóképpen értékeltem az uniós bővítést, hogy az egy sikertörténet, ahol a régiek és az újak kölcsönösen nyertek, ezt az angol a win win situation nel jellemezte. Most arról szeretnék szólni, Elnök úr, hogy a gazdasági válság körülményei közepette a politikai elitnek példát kell mutatnia mértéktartásból.

Elnök úr, jó lenne, ha az Európai Bizottság is példát mutatna e tekintetben, hiszen egy válság idején az Unió tekintélyét, szavahihetőségét, presztízsét nagyban befolyásolná, hogy ha a biztosok végkielégítésük rendkívül nagy összegének egy részéről lemondanának.